Domunle președinte, în opinia mea, adoptarea Tratatului privind comerțul cu arme este un pas istoric spre consolidarea securității la nivel global.

Din păcate, multe dintre victime sunt copii, a căror singură vină este că s au născut în zone de conflict, precum cele din Africa sau America de Sud. Totodată, doresc să atrag atenția că multe dintre armele comercializate ilegal ajung pe mâna unor copii soldați, care sunt nevoiți să lupte cot la cot cu militarii profesioniști. Nu doar grupările rebele, ci chiar unele guverne recrutează copii în forțele armate.